Pane předsedající, já bych chtěl vyzdvihnout, že potřebujeme reformovat azylové procedury v návaznosti na to, jak proběhly výsledky summitu ve Vallettě.

Nemůžeme bezpečnostní rizika, která jsou spojena s nekontrolovatelným přílivem imigrantů do Evropy, podceňovat. Zároveň bych chtěl říci, že právo na azyl a na naši pomoc mají mít jen ti, kdo jsou mírumilovní. Jsme si vědomi naší povinnosti pomáhat, chceme být solidární s těmi, kdo naší pomoc skutečně potřebují, kdo jsou ohroženi na životě. Právo na azyl však nemohou požívat ti, kdo neprokáží svou totožnost a místní původ, kdo nespolupracují v azylovém řízení a nevyvrátí případné pochybnosti o jejich bezpečnostních rizicích. Pomoc uprchlíkům má mít jen dočasný charakter, pomine li nebezpečí, měli by být vráceni i v rámci jejich zájmu do svých původních vlastí.